Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herzlichen Dank an die Kommissarin Reding für ihren wirklich guten Vorschlag! Ich will mich auf einen Aspekt konzentrieren, und zwar die Frage der Verbindlichkeit der Vorschläge. Mein Erleben in den letzten 30 Jahren ist es, dass wir sehr viel auf Überzeugung und auf Selbstverpflichtung gesetzt haben. Und all das hat nicht funktioniert! Das Wachstum in Bezug auf die Frauenanteile in Vorständen ist extrem langsam. Das Mittel, das wir gewählt haben, ist erstens Transparenz zur Verhinderung von Vetternwirtschaft und natürlich auch zur Verhinderung der Dominanz der Old Boys´ Networks Diese Transparenz nützt aber auch Männern, die außerhalb dieser networks stehen, das muss man auch einmal ganz klar dazusagen. Zweiter Punkt Fairness. Frauen brauchen nichts anderes als eine Chance, sich mit ihren Fähigkeiten zu präsentieren und durch die Tür zu gehen. Wenn sie drin sind, müssen sie sich ohnehin selbst bewähren.

Das haben jene Frauen, die es geschafft haben, bewiesen. Der dritte Schritt Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, gemischte Teams funktionieren wesentlich besser als solche, in denen nur ein Geschlecht vertreten ist. Das sollten wir uns auch vor Augen führen, denn unsere Unternehmen entscheiden im Wesentlichen über das Funktionieren unserer Wirtschaft. Jetzt ist der Rat gefragt, dass er endlich den entscheidenden Schritt macht und das tut, wozu er aufgefordert ist. Frauenquoten brauchen wir dringend!